Il Parlamento europeo ha dato una grande prova di coraggio, chiedendo di far luce sui massacri che devastano interi territori nell'est del Congo. Una spirale di violenza che non si arresta tempestivamente deve essere arrestata soltanto con una voce molto più autorevole, con un intervento tempestivo. Se non si arresta, rischia di innescare i primi focolai di un genocidio e di destabilizzare tutta la regione dei Grandi Laghi. L'eccidio che si sta consumando da anni in questa regione, signor Presidente, è una caratteristica imprescindibile del popolo che abita in queste terre. Oggi non ci rassegniamo alla vergogna e da oggi questo Parlamento è con il popolo Beni, Lubero e Butembo.